Gospođo predsjednice, prijedlog direktive o usklađivanju zakona država članica koji se odnosi na žigove dio je paketa nastao na uredbi o kojoj smo govorili maloprije. Smatram da treba podržati usvajanje i uredbe i direktive, jer one naglašavaju suživot dvostruke zaštite čime se potvrđuje komplementarnost dva sustava na nacionalnoj i na europskoj razini. Smatram da je ta temeljna karakteristika sustava žigova u Europi da pruža zaštitu svim ekonomskim akterima na način da uvijek imaju slobodu izbora između nacionalnog ili europskog sustava ovisno o veličini i strukturi tvrtke, ciljevima i projektima i vlastitim interesima. Bitno je čitavo vrijeme naći suptilnu ravnotežu i voditi računa o iznosima pristojbi nacionalnih žigova i europskih žigova te učinkovitosti nacionalnih ureda.